Los cítricos se empiezan a producir, y empieza la campaña el 15 de octubre. No solo en Sicilia, también en mi tierra, en Andalucía.

europea, de la campaña española y de la campaña andaluza. Por tanto, claro que es perjudicial.

Por tanto, esos intereses son contradictorios con la agricultura europea.